Nous ne l'avons pas obtenue de la Commission et le débat s'est limité à une directive d'application, avec un accord qui a pour objectif de limiter les abus et tentatives de contournement de la loi. Les cas sont en effet nombreux sur le terrain, dans nos villes, dans de nombreux secteurs d'activité, et le fait de permettre plus de contrôles par les États membres et de prévoir une responsabilité en chaîne solidaire des entreprises fautives constitue, à mon sens, une avancée. Cependant, cet accord utile est minimaliste et ne peut servir de prétexte pour rejeter toute idée de réviser, dès demain, la directive elle même. Chers collègues, notre combat pour supprimer la concurrence entre les travailleurs et le dumping social en Europe est donc encore loin d'être terminé.